Señor Presidente, señor Comisario, quisiera expresarle muy claramente, y con la firmeza y la convicción que nos da la fuerza de la razón, la unánime preocupación de la Comisión de Pesca en relación con los posibles acuerdos de la Convención CITES, referidos a la responsabilidad de los Estados sobre el control de los barcos. Señorías, en materia de pesca tanto en las normas de la Unión Europea como en las de la propia FAO hay un principio general que es paradigma en el Reglamento de control de las actividades pesqueras y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que establece que el Estado del pabellón es el responsable principal de controlar las actividades de sus barcos allá donde faenen. Basado en este principio, es el Estado del pabellón quien tiene, por ejemplo, que certificar que las capturas de sus barcos son conformes a la legislación. Esta certificación sobre las capturas es esencial para que las mismas se puedan descargar en puertos de la Unión y ser comercializadas. Pero, además, es un elemento clave para asegurar el respeto de las medidas de conservación y gestión pesquera que se hayan adoptado, cuya finalidad es básicamente llevar a las poblaciones de peces a niveles sostenibles de explotación. Hay muchos Estados que, al no tener una flota propia, tienen que fletar buques de otros países para poder pescar, lo cual es algo natural, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales. Ahora bien, a usted, señor Comisario, le consta como a todos nosotros que muchos de estos Estados de fletamento no tienen ni recursos ni capacidad ni en muchos casos voluntad para poder controlar las actividades pesqueras de estos buques. Convendrá conmigo en que si no hay garantía de un efectivo control de las actividades pesqueras, es absolutamente imposible luchar contra la pesca ilegal y muy difícilmente se puede contribuir a la sostenibilidad, que es la piedra angular de nuestra política pesquera común y eje central de la reforma de la misma, que actualmente estamos debatiendo en este Parlamento. Pues bien, en la última reunión de la CITES, el Grupo de trabajo sobre introducción procedente del mar debatió la responsabilidad del Estado del pabellón sobre las especies cubiertas por la Convención CITES, planteando pasar esta responsabilidad al Estado de fletamento para las especies de la Convención capturadas en alta mar. Este grupo de trabajo informará al Comité Permanente de la Convención en julio de 2012 y este Comité informará a su vez, a la Conferencia de Partes, en la reunión de marzo de 2013, en la que se adoptará una decisión definitiva. Según los datos que yo tengo por lo que respecta a la Unión Europea, el pasado lunes la Comisión convocó una reunión con los Estados miembros en la que, al parecer, y de forma inexplicable, anunció que no tiene una posición, es decir, que los Estados miembros son libres de adoptar la posición que consideren más conveniente para sus intereses en la próxima Conferencia de las Partes. Señor Comisario, como usted puede entender, es decepcionante y desalentador que la Comisión Europea, si esto es así, en una cuestión de vital importancia como esta, y en un momento en el que estamos en plena reforma de la política pesquera común, no se posicione. Me han informado de que, en los próximos días, habrá una reunión entre los Estados miembros y la propia Comisión para adoptar líneas en común. Creo que todavía estamos a tiempo de rectificar y de que, por parte de la Comisión, se dé un mensaje claro y rotundo evitando la derogación del que ha sido hasta ahora el principio básico, el de la responsabilidad del Estado del pabellón. El asunto tiene mucha más importancia de la que algunos, de forma irresponsable, le están dando. Si la propuesta sigue adelante, se estará creando un precedente que indudablemente va a ocasionar un enorme daño a la ordenación pesquera y a la lucha contra la pesca ilegal. La Comisión no puede permitir que se eche por tierra todo el trabajo llevado a cabo hasta estos momentos, en lo que ha sido un esfuerzo común, en dos aspectos en los que el Parlamento está absolutamente involucrado y que, asimismo, han puesto de manifiesto organizaciones regionales como la CICAA o como la propia Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central Señor Comisario, Señorías, termino. Bajo ningún concepto, desde mi punto de vista, se puede otorgar al Estado de fletamento la responsabilidad de controlar sus buques, debiendo mantenerse esta responsabilidad en el Estado del pabellón. Esa es la rotunda posición de la Comisión de Pesca de este Parlamento, y espero que lo sea, asimismo, de la propia Comisión. Por eso, le pregunto si la Comisión podría explicar cuál es su posición en este asunto y cómo va a asegurar el mantenimiento de la responsabilidad primera en el Estado del pabellón.